Beide zijn nauw met elkaar verbonden. Wat het sociale luik betreft stellen we vast dat de bal in het kamp van de lidstaten werd gelegd, maar dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om op dit vlak een gelijk speelveld te creëren tussen oude monopolisten en nieuwe spelers. Dat is een grote vergissing omdat de concurrentie niet gebeurt op basis van innovatie en vernieuwende concepten, maar op basis van kostenreducties in de sector, waar de arbeidskosten ongeveer 70 van de productiekosten bedraagt. In de praktijk zien we dat postmannen en vrouwen vervangen worden door met mensen met een precair contract, lagere lonen en meer onzekerheden.

De financiering van een universele dienst, de verplichting om elke werkdag een bestelling aan huis te garanderen, ook in dunbevolkte gebieden, werd tot nu betaald door het monopolie, met andere woorden grote klanten betaalden mee voor de dienstverlening aan gewone burgers.